Panie Przewodniczący! Kilkanaście milionów obywateli Unii Europejskiej studiuje lub pracuje poza swoim krajem ojczystym, korzystając z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się. W każdym roku kilkaset tysięcy dokumentów urzędowych trzeba legalizować lub poświadczać, aby zostały one uznane w innych krajach niż te, w których je wydano. W tym kontekście kwestią niezwykle ważną jest uproszczenie formalności, którym podlegają obywatele przenoszący się za granicę. Wprowadzenie standardowych wielojęzycznych formularzy dla większości dokumentów objętych rozporządzeniem w tym dokumentów dotyczących pobytu, obywatelstwa, stanu cywilnego czy zaświadczeń o niekaralności pozwoli uniknąć kosztownych tłumaczeń i tym samym przyczyni się do uproszczenia procedur, jakich muszą dopełnić obywatele Unii przemieszczający się do innych krajów członkowskich. Cieszy mnie, że rozporządzenie zawiera klauzule przeglądowe, przewidujące rozszerzenie w przyszłości zasięgu ułatwień administracyjnych. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dyplomy i świadectwa szkolne, zaświadczenia o niepełnosprawności oraz wiele innych dokumentów dotyczących przedsiębiorstw nie zostało objętych tym rozporządzeniem. Nowe przepisy ułatwią w znacznym stopniu swobodny przepływ obywateli Unii, którzy już od 2019 roku będą mogli skorzystać z nowych procedur. Na koniec chciałabym serdecznie pogratulować sprawozdawczyni osiągniętego dobrego kompromisu.